Hvala za besedo, predsedujoči. Vse prav lepo pozdravljam! Po tem predlogu bi najmanj pet slovenskih evropskih poslancev moralo soglašati s predlogom za izbiro slovenskega kandidata za člana Evropske komisije, kar vodi v kompromisno izbiro kandidata. S tem so vlada in izbrani evropski poslanci prisiljeni poiskati najboljšega kandidata. Za komisarja naj bi bil izbran tisti, kateri uživa zaupanje večine slovenskih volilcev. S tem bi preprečili številčne slabe prakse pri izboru, ki so se dogajale v preteklosti. Pri izbiri gospe Bratuškove, kjer je niso podpirali tisti, celo tisti, kateri so jo predlagali. Predlog Slovenske demokratske stranke je bil v bližnji preteklosti, da bi bil naš slovenski komisar izbran s strani zmagovalne stranke ali skupne liste. Ta predlog, zdajšnji, od Nove Slovenije je dobro izhodišče za izbiro boljšega kandidata, kar je v interesu naše države. Hvala.